Auf der Überprüfungskonferenz zum Internationalen Strafgerichtshof dieses Jahr in Kampala ist sehr deutlich geworden, dass dieser Gerichtshof nur wirksam seine Aufgabe erfüllen kann, wenn ihn die Staaten dabei unterstützen, insbesondere diejenigen, die das Rom Statut ratifiziert haben. Auch den Mitgliedstaaten der EU ist dies immer wieder in Erinnerung zu rufen, denn häufig steht die Angst vor diplomatischen Schwierigkeiten und möglichen politischen Nachteilen einem konsequenten Handeln im Weg, zum Beispiel bei der Verhaftung von verdächtigen Kriegsverbrechern.

Dadurch hat Kenia gegen internationales Recht verstoßen und öffentlich zelebriert, dass die vermeintliche afrikanische Solidarität zwischen Regierungen stärker ist als die Aufarbeitung und Strafverfolgung von so schweren Verbrechen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist kein gutes Zeichen für die Millionen von Menschen in Afrika, die unter den Gräueltaten eines Präsidenten al Baschir, aber auch in anderen Kriegen und Bürgerkriegen in Afrika Entsetzliches erlitten haben. Die Opfer und deren Angehörige brauchen Aufarbeitung, sie brauchen Gerechtigkeit, und sie sollten erleben, dass diese Verbrecher, seien sie auch politisch oder militärisch noch so hochrangig, für ihre Grausamkeiten zur Verantwortung gezogen werden. Es ist ebenfalls scharf zu kritisieren, dass die Afrikanische Union sich offen gegen die Verhaftung von al Baschir ausspricht. Sie empfiehlt Mitgliedstaaten eine falsche Solidarität, unterstützt Straflosigkeit für Politiker hohen Ranges und schwächt damit die notwendige gute Regierungsführung. Eine Regierungsführung, die ihre Entscheidungen an geltendem und internationalem Recht ausrichten soll. Es ist auch enttäuschend, dass die Afrikanische Union es abgelehnt hat, ein Regionalbüro des Internationalen Strafgerichtshofs in Addis Abeba einzurichten. Deshalb die erneute Aufforderung an die Kommission, dieses Thema des Nichtkooperierens und des ablehnenden Verhaltens gegenüber dem International Strafgerichtshof auf die Tagesordnung des nächsten EU Gipfels mit der Afrikanischen Union zu setzen.